Voorzitter, in het EP heb ik vaak gevraagd om een effectief en gezamenlijk Europees beleid aan te nemen om Roma beter te integreren in de EU, dit omdat de praktijk in sommige lidstaten teveel te wensen over laat. In april heeft de Europese Commissie gekozen voor Europese richtsnoeren, voor nationale strategieën. In december komen de lidstaten met een plan, als het goed is. Ik vraag aan de Commissie hoever staat het met deze plannen en heeft u er vertrouwen in dat het gaat lukken, en hoe gaat u hiervoor zorgen? Want ondertussen horen wij veel te vaak alarmerende berichten, bijvoorbeeld aanvallen op Roma in Bulgarije bij een bushalte met boksbeugels en leuzen zoals 'vieze zigeuners'. In sommige lidstaten hebben extreem rechtse politieke partijen en politici een anti Roma retoriek en acties verscherpt.

Het is triest dat nergens in de EU de situatie van de grootste minderheid van Europa rooskleurig is.

Hoe garandeert de Commissie, met 27 verschillende strategieën, dat er nu wel goede en efficiënte oplossingen komen voor de Roma problematiek? Hoe is de commissaris van plan dit te coördineren?